Als Verfasserin der Stellungnahme des Rechtsausschusses möchte ich noch einmal darauf hinweisen, was die Ergebnisse der dortigen Beratungen waren Erstens ein Verweis darauf, dass die bestehenden Richtlinien zur Umweltverträglichkeitsprüfung, zur Bergbauabfallrichtlinie, zur Seveso II Richtlinie, zur Habitat Richtlinie

in die Durchführung der entsprechenden Maßnahmen. Darauf hat der Rechtsausschuss auch hingewiesen und hat dazu aufgefordert die Kommissare haben ja gesagt, sie wollen das tun dass hier so schnell wie möglich rechtliche Anpassungen erfolgen.